virðulegi forseti þetta var um margt sérstök og kynleg ræða sem háttvirtur þingmaður bjarni harðarson hélt hér áðan og á stundum það samhengislaus að ég náði nú ekki alveg innihaldinu það er einn þáttur í ræðunni sem ég staldraði við og mig langar að óska eftir upplýsingum frá háttvirtum þingmanni um það hvað hann átti við þegar hann talaði um óþjóðholla hegðun þeirra sem höfðu óskað eftir aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins eins og ég skrifaði hér eftir háttvirtum þingmanni á hann þá við að allir þeir virtu hagfræðingar sem bentu strax í vikunni eftir fall bankanna á að það væri nauðsynlegt að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kæmi hér að til að mynda jónas haralz jóhannes nordal og fleiri mætir hagfræðingar að þetta séu óþjóðhollir menn sem sýni af sér óþjóðholla hegðun þetta vakti athygli mína og mér þætti vænt um að fá svar þingmannsins varðandi það hvað hann átti við hvað vildi þingmaðurinn ef hann vildi ekki aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins